Przyczyną obecnego kryzysu politycznego na Madagaskarze był wojskowy zamach stanu, który zmusił dwa lata temu do rezygnacji i zesłania wybranego w demokratycznych wyborach prezydenta Madagaskaru Marca Ravalomananę. Przejęcie władzy przez wojsko zostało zdecydowanie potępione przez społeczność międzynarodową, w tym Unię Europejską, która natychmiast odcięła pomoc rozwojową.

Kryzys polityczny na Madagaskarze osiąga właśnie przełomowy punkt, w którym pojawia się szansa, że trwające negocjacje między przywódcami politycznymi doprowadzą do jego zakończenia. To doskonała okazja do przywrócenia porządku konstytucyjnego i rozpisania nowych wyborów. Rozmowy mają również fundamentalne znaczenie dla przywrócenia funduszy dla kraju, który przestał otrzymywać ponad 600 milionów euro w ramach unijnej pomocy rozwojowej.